Madame la Présidente, les urgences climatiques, mais désormais aussi celles de la crise sanitaire, ont rendu encore plus évident le fait qu'il nous faut gouverner, investir, produire et consommer de manière radicalement différente. Mais ce monde d'après ne deviendra pas une réalité sans impulsion majeure de notre part. Le plan européen d'investissement durable doit être un élément crucial de cette transformation. En effet, si l'on n'investit pas dans les bons secteurs et selon des critères clairs qui servent l'objectif de transformation vers des sociétés capables de répondre à ces crises, ce monde d'après, pourtant bien nécessaire, ne sera qu'un vœu pieux. Dans plusieurs rapports récents, la Cour des comptes européenne a épinglé la Commission en émettant des critiques sérieuses, d'une part, sur la façon dont les fonds européens sont dépensés et, d'autre part, sur le fait que les indicateurs de surveillance de nos dépenses ne sont pas adéquats. Cela signifie que les fonds ne seraient pas utilisés à bon escient, mais aussi que les méthodes d'évaluation que nous utilisons ne sont même pas capables, aujourd'hui, de nous dire précisément si les fonds utilisés ont les effets escomptés.

Il nous apparaît en effet essentiel que les investissements dans le cadre du plan d'investissement durable, aussi bien privés que publics, respectent le do no harm principle et qu'une part significative des divers instruments financiers soit dédiée au climat et à l'environnement, en accord avec les critères de taxonomie verte. Concernant le monitoring des dépenses, le rapport insiste donc, à raison, sur les besoins d'adopter de nouveaux instruments permettant de s'assurer que les dépenses européennes aillent dans le bon sens.